Hvala lepa za besedo, gospod, podpredsednik. Seveda, mora kandidat, za ministra, magister Zoran Poznič najprej, dobiti podporo državnega, zbora, šele potem pa, ima nalogo, da poišče tudi dva državna sekretarja oziroma dve, državni, sekretarki, kar na koncu, seveda potrdi tudi vlada Republike, Slovenije. Kolikor sem informiran, navedba v stališču poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, da bo kandidat za državnega sekretarja novinar Karba, ne drži. Pač to ime se je pojavilo v medijih, kakor še vrsta drugih, tako da vnaprej izpostavljati neko ime se mi zdi, da ni korektno. To bo naloga, ministra, ko bo dobil podporo državnega, zbora in zasedel svoje mesto ter začel z delom. Najbrž ena izmed prvih nalog, da si sestavi najožjo ekipo sodelavcev, s katerimi bo delal in vodil Ministrstvo za, kulturo. Ko smo, obravnavali rebalans, proračuna za leto dva tisoč devetnajst, je kulturi namenjenih dobrih trideset, milijonov evrov, kljub temu pa, je bilo vloženih kar nekaj amandmajev na rebalans proračuna za povišanje sredstev za kulturno dediščino, za obnovo kulturnih spomenikov. Res je, v proračunu za kulturo za leto dva tisoč, devetnajst je področje varstva kulturne dediščine zelo podhranjeno in bi seveda to področje rabilo dosti več, sredstev, glede na potrebe. Naj navedem samo en podatek. Na primer na področju varstva nepremične kulturne dediščine ministrstvo načrtuje izbor projektov, ki so prispeli na razpis, na projektni razpis za leti dva tisoč devetnajst do, dva tisoč dvajset za obnovo in financiranje kulturnih spomenikov državnega in lokalnega pomena. Prišlo je na ta razpis sto petinosemdeset vlog, vendar lahko z razpoložljivimi sredstvi, ki jih ima ministrstvo na razpolago v proračunu, realizirajo le devetnajst odstotkov vseh potreb po financiranju. To, naj bi rešili z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije, v kulturi ali, kot mu popularno rečemo, zakon o kulturnem, evru. Kandidat za ministra je na predstavitvi na odboru za kulturo izpostavil, da je to njegova prva naloga, da, najprej ta zakon podpre vlada in da ga potem vlada čim prej pošlje v državni zbor. In, ko bo ta zakon, ki je praktično že pripravljen, prišel v državni zbor, verjamem, da ga bomo, poslanke in poslanci, glede na to, kako je bilo danes to predstavljeno, v stališčih poslanskih skupin, da bomo ta zakon seveda tudi podprli in v sedmih, programskih sklopov, od sedmih programskih sklopov tega zakona, sta, dva programska sklopa namenjena prav varstvu in obnovi nepremične in premične kulturne, dediščine. Se pravi, za obnovo kulturnozgodovinskih spomenikov, za nepremično dediščino je v tem zakonu predvidenih dvaintrideset milijonov evrov, za, odkup, premične kulturne dediščine in pa likovnih del sodobnih ustvarjalcev pa pet milijonov evrov. Se pravi, da bo tudi področje, kulturne dediščine z novim zakonom seveda, če ga bomo sprejeli na neki način v naslednjem, obdobju, zadovoljivo rešeno. Kot rečeno, bomo v poslanski skupini Socialnih demokratov kandidata za ministra magistra Zorana Pozniča podprli in bo dobil vse naše glasove. Hvala lepa.